le ministre a fait allusion au respect du traité et il a souligné qu'il y avait eu un Conseil européen le 4 février.